Señora presidenta, buenos días a todos todo Gobierno tiene el derecho y la obligación de defender sus fronteras, la legalidad interna y su soberanía. Ese es un punto fundamental que atañe tanto a Estados Unidos de América como a México, como a los países europeos. Estamos asistiendo a una agitación permanente en la cual se quiere obligar al Gobierno de Estados Unidos prácticamente a renunciar a las tres a defender sus fronteras, a defender su soberanía y a defender su legalidad. Eso no puede ser. Realmente, hemos visto una coordinación y agitación, desde dentro y fuera de Estados Unidos, para violar esa frontera, para animar a columnas enteras, organizadas desde fuera, a agredir esa frontera y a violarla, que no tienen precedentes y que merecen nuestra condena. El derecho de asilo tiene que ser garantizado y tiene que regularse la situación en la frontera mexicana con Estados Unidos, y en otras muchas fronteras también. Pero México ha reconocido también, como otros países reconocen, que Estados Unidos está haciendo esfuerzos para regular aquello, y que realmente tienen que aprobar y comprender que la situación alarmante en la frontera de Estados Unidos depende mucho más de la agresión que se está produciendo que del derecho legítimo de Estados Unidos a defender su frontera y su soberanía.